Señora presidenta, el olvido también es una forma de impunidad y precisamente, por eso, como vasco y como español, no quiero dejar de referirme a los atentados, extorsiones y asesinatos de periodistas perpetrados por la banda terrorista ETA a lo largo de toda su trayectoria criminal. Recién iniciada la democracia en España, fue asesinado un periodista, José María Portell, en Bilbao. Después se produjo el asesinato frustrado en Pamplona de José Javier Uranga. Años más tarde, en San Sebastián, Santiago Oleaga y, días después, el columnista del diario El Mundo José Luis López de Lacalle. Muchos otros periodistas fueron perseguidos, heridos o mutilados. Muchas redacciones fueron asaltadas o atacadas. Y todos los informadores discrepantes, amenazados y señalados. Son públicos los documentos en los que los estrategas de ETA pedían a la banda atentar contra periodistas y señalaban a quienes tenían que ser asesinados. Pues bien, mientras esta Cámara condena hoy los asesinatos de periodistas, rinde homenaje a su memoria y expresa la necesidad de protegerlos, tengo que recordar que ni uno solo de los asesinatos y atentados que he mencionado ha sido condenado por los herederos políticos de ETA. Y —añado— los herederos políticos de ETA están hoy todavía representados en esta Cámara. Insisto el olvido es también una forma de impunidad cruel con las víctimas.